W lipcu tego roku Światowa Organizacja Zdrowia ogłosiła wybuch epidemii wirusa Ebola w Demokratycznej Republice Konga jako stan zagrożenia zdrowia publicznego o zasięgu międzynarodowym.

Przedwczoraj Komisja Europejska, jak słyszeliśmy, zatwierdziła wprowadzenie na rynek pierwszej szczepionki przeciw wirusowi Ebola, co stanowi przełom w zapobieganiu tej śmiertelnej chorobie. W moim osobistym przekonaniu nie chodzi jednak tylko o środki finansowe, ale o lekcję, jaką musimy wyciągnąć, by odpowiednio zarządzać zasobami, kontrolując przy tym ograniczony aspekt finansowy. W pełni popieram działania mające na celu walkę z chorobą, niezależnie jednak od słusznie podjętych działań będę przyglądać się procesowi alokacji środków i będę w razie potrzeby zgłaszała dodatkowe pytania do Komisji z uwagi na fakt, że 31 października Komisja Europejska ogłosiła dodatkowe wsparcie w wysokości 6 milionów euro na próby szczepień w ramach programu Horyzont 2020, a od samego 2014